Se trata de cómo conseguir una Unión Europea más avanzada.

No necesariamente todas las que actualmente tiene, algunas puede ser discutible que vuelvan al ámbito nacional. Pero, para responder a los retos de la Unión y a la crisis a la que nos enfrentamos, la Unión tiene que tener más competencias.

De tener más capacidad presupuestaria, para que pueda haber políticas comunitarias que resuelvan problemas concretos de los 500 millones de ciudadanos europeos.

De que haya responsabilidad democrática de todos los órganos de la Unión. Y, finalmente, se trata de que el Parlamento incremente sus prerrogativas, al ser la única institución directamente elegida por los ciudadanos.

También señala el informe que es posible explorar, en los Tratados actuales, respuestas más contundentes y, finalmente, se pronuncia a favor de una convención que aborde todos estos tipos de problemas.

Y creo que la decisión acertada es más integración con más flexibilidad, siempre que la flexibilidad no ponga en riesgo ni el método comunitario, ni el contenido social del modelo de la Unión Europea, ni la responsabilidad democrática de todos sus órganos.